že rozhodnutí, aby vedoucí roli v implementaci strategie pro Černé moře měly členské státy, bylo nevhodné. Ukazuje se, že Evropská komise by měla hrát významnější roli jako sekretariát a facilitátor této strategie pro Černé moře. Jsem také přesvědčen, že tato strategie stejně jako jiné makroregionální strategie by měla zůstat rozpočtově, institucionálně a legislativně neutrální, tzn., že by neměly být vynakládány další dodatečné zdroje, zakládány nové instituce a připravována nová legislativa. Není třeba nových operačních programů a specifických rozpočtových položek, ale je potřeba se zaměřit na realizaci konkrétních projektů, na kterých budou mít dotčené státy skutečný zájem.